Dezbaterea noastră de astăzi a plecat de la o cifră a Uniunii Mondiale a Nevăzătorilor, care arată că doar 5 din cărțile publicate sunt disponibile într un format accesibil nevăzătorilor, ceea ce este îngrijorător, pentru că aceste persoane sunt discriminate în privința accesului la cărți. Susțin obiectivul negocierilor actuale în cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale în vederea unui tratat care să garanteze nevăzătorilor acces egal cu cei fără deficiențe de vedere. Trebuie să găsim o soluție echilibrată, care să răspundă acestui obiectiv și care să nu aducă, în același timp, prejudicii disproporționate deținătorilor drepturilor de autor. Asociațiile de nevăzători au ridicat o serie de probleme legate de obligațiile din acest tratat care îngreunează distribuția transfrontalieră a cărților în format accesibil.